Voorzitter, ik wil als eerste hier mijn blijdschap tonen over de uitslag van de verkiezingen in Nederland, want mijn partij, de Partij voor de Vrijheid, is gestegen van 9 naar 24 zetels. Dus na het succes van de Europese verkiezingen hebben we nu ook de nationale verkiezingen met glans gewonnen. Want Nederlanders willen minder immigratie, willen meer veiligheid en willen ook vooral minder Europa. De interne markt van Europa werkt prima, maar het rondpompen van geld van goede naar zwakke staten moet stoppen.

Weet u, Voorzitter, dat zijn jullie nog. Kijk eens even naar het lijstje van landen dat nu op de deur klopt om lid te worden Albanië, Kosovo, Bosnië, Turkije.

Een land dat de gruwelijke jacht op walvissen wil blijven toestaan en een land dat volgens de voorlopige conclusies van het onderzoek de Nederlandse Bank heeft bedrogen.